Creșterea rapidă a complexității activităților desfășurate de către bănci înaintea crizei și, în special, cele legate de investiții au condus la limitarea controlului intern și extern asupra organizațiilor. În scurt timp, valoarea reală a capitalului propriu a scăzut, pierderile au început să apară și capacitatea băncilor de a absorbi s a dovedit ineficientă. Toate aceste probleme ar fi putut fi evitate, dacă ar fi existat un sistem de supraveghere la nivel național și european. Tocmai de aceea, având în vedere rolul esențial pe care băncile îl au în finanțarea persoanelor fizice și a celor juridice, consider că avem nevoie urgentă de reglementări noi, care să întărească capacitatea sectorului bancar european de a oferi servicii financiare de calitate și de a susține dezvoltarea economică.